frú forseti ég bið ekki þessa háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins um að trúa mér ég bið engan mann um það ég segi bara þetta er mín skoðun sem hefur byggst á rannsókn minni á þessu og löngum lestri og mörgum samtölum ég segi það einfaldlega ef yrði gengið til samninga við evrópusambandið um aðild þá kæmi þetta í ljós þá myndu þessir ágætu herramenn sjá þetta sjálfir þá myndu þeir að lokum fallast á mína skoðun þeir þurfa ekkert að taka þetta sem einhvern óbifanlegan sannleik úr mínum munni ég veit það vegna þess að ég hef skoðað þetta það vel að þetta mun koma fram ég get að vísu ekki gumað af því að hafa átt einkafundi með fram fischler í sviss ég hef hins vegar hitt þann mann mörgum sinnum ég hef rætt þessi mál við hann og ég ætla bara að vísa í það sem fram fischler hefur sagt opinberlega til dæmis eftir fund í háskólanum í reykjavík var með þeim hætti að það er ekki hægt að túlka það þannig sem háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson segir ég vísa líka til þess að sænski forsætisráðherrann er þeirrar skoðunar að tillaga hæstvirts núverandi forsætisráðherra sem kennd er við berlínar sé bæði athyglisverð og hún sé líkleg til að ganga upp það hlýtur að skipta máli í öllu falli tel ég að efnisrök sem liggja í málinu séu öll þannig að ég er sannfærður um að íslendingar myndu efla sjávarútveg sinn eingöngu þeir myndu frá meiri veiðiheimildir heldur en þeir hafa núna vegna þess að þeir gætu nýtt sér margvíslegar ónýttar veiðiheimildir í krafti þessara tuttugu og sjö fiskveiðisamninga sem eru við önnur ríki síðan ætla ég aðeins að rifja það upp að það var sjálfstæðisflokkurinn sjávarútvegsráðherra